virðulegi forseti ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir skýrsluna en heilbrigðismál er eitt stærsta og mikilvægasta mál samfélagsins og snertir allar fjölskyldur í landinu ljóst var við síðustu fjárlagagerð að skera þyrfti verulega niður í heilbrigðiskerfinu fyrrverandi heilbrigðisráðherra hugðist ná þessum niðurskurði fram með meðal annars markvissum skipulagsbreytingum nú hyggst hæstvirtur heilbrigðisráðherra snúa við með breytingar á sankti jósefsspítala sú ákvörðun hæstvirtur heilbrigðisráðherra hefur bein áhrif á starfsemi heilbrigðisstofnunar suðurnesja en í tillögum fyrrverandi heilbrigðisráðherra var gert ráð fyrir að starfsemi skurðstofu hss yrði styrkt með því að færa hluta þeirra skurðaðgerða sem framkvæmdar eru á sankti jósefsspítala til keflavíkur þar sem til staðar eru nýjar skurðstofur með þessum viðsnúningi hefur hæstvirtur heilbrigðisráðherra sett þessi mál í uppnám á suðurnesjum og enn aukið á óvissu sjúklinga og starfsmanna heilbrigðisstofnunar suðurnesja stjórnendur standa frammi fyrir miklum niðurskurði sem hefði ekki þurft að vera ef fyrri ákvörðun hefði staðið með fyrri ákvörðun hefði heilbrigðisstofnun suðurnesja haft tekjur vegna aukinna umsvifa meðal annars á skurðstofum rannsóknarstofum og vegna inniliggjandi sjúklinga óvissa hefur einkennt starfsemi heilbrigðisstofnunar suðurnesja í mörg ár með skipulagsbreytingunum var að nást niðurstaða í málefnum stofnunarinnar þar sem augljóst var að með breytingunum var verið að styrkja stofnunina án þess að skerða þjónustuna eða segja upp starfsfólki nú er málefnum hss enn einu sinni hleypt í uppnám og uppsagnir starfsmanna eru yfirvofandi á landsvæði þar sem atvinnuleysi er mest á landinu og allt bendir til að nýju skurðstofurnar standi lítið notaðar áfram vinstri grænir létu stór orð falla um ráðstafanir og sparnaðaraðgerðir fyrri ríkisstjórnar í heilbrigðismálum því er ekki nema von að spurt sé um stefnu hæstvirtur heilbrigðisráðherra nú heilbrigðisstofnun suðurlands hefur nú þegar sagt upp starfsfólki til að mæta niðurskurði og bæjarstjórn vestmannaeyja hugðist taka tilboði fyrrum heilbrigðisráðherra um að gera samning um rekstur heilbrigðisstofnunar vestmannaeyja bæjarstjórnin hefur áhuga á því að láta reyna á þann möguleika að reka heilbrigðisstofnun vestmannaeyja með annarri sambærilegri þjónustu í vestmannaeyjum vonandi nást samningar um þetta mikilvæga hagsmunamál þeirra sérstakt rekstrarform hefur verið um heilbrigðisþjónustu á höfn sveitarfélagið hefur með samningi við ríkið annast reksturinn þar sá samningur hefur ekki verið endurnýjaður en gert var ráð fyrir því í skipulagsbreytingum að heilbrigðisstofnun suðurlands yrði aðili að nýjum samningi sem gerður yrði og hefði slíkt fyrirkomulag styrkt heilbrigðisþjónustuna á höfn að mati fagaðila samningurinn þarf að komast á ljóst er að sparnaður í heilbrigðiskerfinu er nauðsynlegur og ekki er margt sem bendir til að hæstvirtur heilbrigðisráðherra hafi nýjar tillögur fram að færa varðandi rekstur þessara heilbrigðisstofnana nema að taka til baka það sem áður var ákveðið þeirri óvissu sem skapast hefur við stjórnarskiptin verður að eyða sem allra fyrst í rekstri heilbrigðiskerfisins í rúmlega þrjú hundruð þúsund manna samfélagi þar sem takmarkaðar tekjur eru til skiptanna eru í raun aðeins tvær leiðir til sparnaðar það er að auka tekjur og hækka skatta eða skera niður verkefnið er ekki öfundsvert því heilbrigðisþjónusta er okkur ákaflega mikilvæg nú reynir á þá sem hafa gagnrýnt á undanförnum árum